virðulegi forseti ágæta þjóð

í augum að við yrðum að sitja við eldhúsborðið og hlusta ef það væru þannig umræður mér var kennt ýmislegt annað við þetta eldhúsborð til dæmis að ég ætti að vera þakklát fyrir að vera þokkalega vel af guði gerð það þakklæti ætti að birtast í virðingu fyrir lífinu og vilja til að berjast fyrir réttlæti öllum til handa

með þetta veganesti er eðlilegt að skipta sér af því hvernig samfélagið í kringum mann skipast og það gera menn gjarnan með því að blanda sér í pólitík hluti af því er baráttan fyrir sem jöfnustum tækifærum fólki til lífsgæða í samskiptum við samfélagið það er nefnilega þannig að fólk hefur misgóð tækifæri til að njóta lífsins gæða þar getur ýmislegt komið til eins og heilsa kyn þjóðerni búseta fötlun og margt fleira mig langar til að gera að sérstöku umtalsefni þær miklu breytingar sem þingið hefur unnið að í málefnum fatlaðs fólks þar ber auðvitað fyrst að nefna þá miklu breytingu sem gerð var um áramótin þegar málaflokkurinn í heild sinni var fluttur frá ríki til sveitarfélaga eftir vandaða undirbúningsvinnu í verkefnastjórnun við yfirfærsluna við í félags og tryggingamálanefnd hefðu þó gjarnan viljað fá talsvert lengri tíma til að vinna að lagabreytingum sem nauðsynlegar voru vegna yfirfærslunnar en samstiga og samhent unnum við að mikilvægum breytingum í góðu samstarfi við fatlað fólk talsmenn þeirra og fræðimenn á sviði fötlunarfræða við þá vinnu kom vel í ljós hversu illa réttindagæsla þessa fólks stóð og var því lagt til í breytingartillögum nefndarinnar að skammur frestur yrði gefinn til að koma með nýtt frumvarp um bætta réttindagæslu fyrir fatlað fólk það vakti sérstaka athygli mína að þegar þessi lög voru samþykkt rétt fyrir jólin sá enginn fjölmiðill ástæðu til að vera viðstaddur eða greina frá því að verið væri að flytja þennan mikilvæga málaflokk milli stjórnsýslustiga með tilheyrandi tæplega ellefu milljarða tilfærslu á fjármagni hvað þá að greina frá þeirri góðu sátt sem var um málið í nefndinni áhugasvið fjölmiðla væri umfjöllun í aðra og mun lengri ræðu en til að hún næði eyrunum löngu þyrfti líklega að vera dálítið af orðhengilshætti góður skammtur af skítkasti í bland við órökstuddar stóryrtar fullyrðingar um ákveðnar persónur en við hinn samstillti hópur í félags og tryggingamálanefnd höfum nú lokið umfjöllun okkar um frumvarp um réttindagæslu fatlaðs fólks og er þá einungis eftir að greiða atkvæði til að það verði að lögum þar er réttindagæslunni skipt í þrjú svæði réttindavakt í velferðarráðuneytinu net réttindagæslufólks vítt og breitt um landið og síðan geta lögráða fatlaðir einstaklingar valið sér persónulegan talsmann það hefur verið stigið stórt skref í réttindabaráttunni en við eru ekki komin á leiðarenda við þurfum að skoða hvað við viljum að mannréttindamálum sé almennt komið fyrir í stjórnarráðinu og við þurfum að leggja á það mikla áherslu að lögleiða samning sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem allra fyrst við erum á leiðinni að markinu og munum stefna þangað öruggum skrefum annað afar merkilegt skref var stigið í réttindabaráttu á vordögum þegar viðurkennt var með lögum þar um að íslenskt táknmál væri fyrsta mál heyrnarskertra heyrnarlausra og annarra sem þurfa að reiða sig á það til tjáningar núna á síðustu dögum hefur þingið samþykkt að atvinnuleitendur fengju sömu kjarabætur og launþegar í júní og desember og að lokað yrði á víxlverkun lífeyris og bóta hjá öryrkjum rannsóknir sýna að breytingar á skattkerfinu hafa haft þau jöfnunaráhrif sem þeim var ætlað að hafa svo tekist hefur að lækka skattbyrðina á þá sem lægstar hafa tekjurnar þannig er ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur að takast að ná fram jöfnuði og réttarbótum um leið og hún er að byggja upp efnahagslífið og koma íslensku samfélagi á réttan kjöl eftir stærsta efnahagshrun íslandssögunnar sókn er framundan í menntun ungs fólks í atvinnuleit áhersla er lögð á samþættingu menntastefnu og atvinnustefnu hagvöxtur er kominn yfir tvö prósent skuldatryggingarálagið yfir tvö hundruð punkta þorskkvótinn verður aukinn um átján prósent er þetta ekki bara ágætisupptalning því til sönnunar að þjóðin er sannarlega réttur punktur efnahagslega og samfélagslega en við getum þó sannarlega haldið áfram á þessari góðu vegferð við höfum mörg góð verk að vinna mig langar að vísa þar sérstaklega til skýrslu þingmannanefndarinnar um alþingi þar er talað um undirbúning löggjafar og hvað þar má betur fara mér hefur fundist dálítið sérstakt að upplifa það þessi tvö ár sem ég hef setið á þingi hversu lítið virðist vera leitað til fræðasamfélagsins þegar verið er að vinna að lagagerð um hin ýmsu málefni þekkingin sem þar býr á samt víðtækri reynslu atvinnulífs og hagsmunaaðila hlýtur að vera dýrmæt þegar við erum að móta þá stefnu og þann ramma sem í löggjöf býr með þannig samþættingu við heilbrigða skynsemi þingmanna og reynslu ættum við að geta sinnt því hlutverk að vera fyrst og fremst að taka mið af almannahagsmunum sem eru hið eiginlega hlutverk okkar alþingi á að vera vettvangur lýðræðislegra og málefnalegra skoðanaskipta og okkur ber að sýna hugrekki heiðarleika og festu svo við getum endurheimt traust þjóðarinnar það er enn mikið af fólki úti í samfélaginu sem er birtast og reitt vegna þess hvernig breytingarnar á samfélaginu hafa farið með lífsgæði þess þetta þurfum við að horfast í augu við og ávarpa þetta fólk af virðingu og skilningi og leita lausna til að ná aftur víðtækri sátt í samfélaginu svo bjartsýnin og vonin sem á að móta líf okkar á þessum byltingartímum sem fram undan eru finnist þeim þarfir góðar stundir